forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála númer áttatíu og átta tvö þúsund og átta með frumvarpinu er lögreglu veitt styrkari heimild til að hefja rannsókn á og beita í þágu hennar ýmsum rannsóknarúrræðum þegar um er að ræða vitneskju eða grun um að verið sé að undirbúa eða leggja á ráðin um að fremja brot sem fallið getur undir ákvæði almennra hegningarlaga sem fjallar um skipulagða brotastarfsemi er frumvarpið liður í því að styrkja heimildir lögreglunnar í baráttunni við starfsemi skipulagðra brotasamtaka samkvæmt fimmtugustu og aðra grein laga um meðferð sakamála skal lögregla hefja rannsókn þegar a hefur vitneskju eða grun um að refsivert brot hafi verið framið þannig hefur lögreglan í dag heimild til að hefja rannsókn þegar ljóst er að brot er fullframið en einnig þegar um tilraun til brots er að ræða heimildir lögreglunnar til að beita þeim rannsóknarúrræðum sem kveðið er á um í ellefta kafla laga um meðferð sakamála um símahlustun og önnur sambærileg úrræði eru hins vegar bundnar við að brot það sem um ræðir geti a lögum varðað átta ára fangelsi eða ríkir almannahagsmunir krefjist samkvæmt íslenskum rétti geta undirbúningsathafnir fallið undir hið almenna tilraunaákvæði í tuttugustu greinar almennra hegningarlaga til að undirbúningsathöfn geti talist vera tilraun til brots þarf sá sem í hlut á að hafa ótvírætt sýnt þann ásetning í verki að fremja tiltekið brot er almennt talið að í því felist að ákvörðun um að fremja brot hafi verið tekin þótt viðkomandi hafi ekki verið búinn að leggja niður fyrir sig í einstökum atriðum hvernig framkvæmdinni skyldi háttað á grundvelli gildandi löggjafar skal lögreglan því hefja rannsókn máls samkvæmt fimmtugustu og aðra grein laga um meðferð sakamála þegar hún hefur vitneskju eða grun um að verið sé að skipuleggja afbrot með þeirri breytingu sem hér er lögð til fær lögreglan skýra heimild til að hefja rannsókn þrátt fyrir að tilteknir einstaklingar hafi ekki sýnt í verki ótvíræðan ásetning um að fremja afbrot það er þó skilyrði fyrir heimildinni að grunur leiki á að um sé að ræða brot samkvæmt hundrað sjötugasta og fimmtu grein a almennra hegningarlaga en samkvæmt því ákvæði er það refsivert ef menn sammælast um að fremja brot sem varðað getur fjögurra ára fangelsi og brotið er liður í starfsemi skipulagðra brotasamtaka lögreglan fær því ótvíræða heimild til að hefja rannsókn þegar hún hefur grun eða vitneskju um að verið sé að leggja á ráðin um að fremja afbrot sem lið í starfsemi skipulagðra brotasamtaka þó menn hafi ekki sýnt í verki ótvíræðan ásetning um að fremja tiltekinn refsiverðan verknað fær felur sú breyting sem lögð er til í frumvarpinu að lögreglan fær heimild til að beita þeim rannsóknarúrræðum sem kveðið er á um í ellefta

verði frumvarpið að lögum fær lögregla heimild til að fara fram á dómsúrskurð um húsleit símahlustun og önnur sambærileg rannsóknarúrræði þegar hún hefur grun um að í starfsemi skipulagðra brotasamtaka sé verið að leggja á ráðin um að fremja brot sem varði fjögurra ára fangelsi með þessari heimild er því dregið úr þeim ríku kröfum sem almennt gilda um rannsókn mála þegar grunur er um að í undirbúningi sé refsiverður verknaður sem er liður í starfsemi skipulagðra brotasamtaka nauðsynlegt er að eftirlit sé haft með því hvernig þessum rannsóknarheimildum eru beitt er því í þessu frumvarpi lagt til að ríkissaksóknari hafi eftirlit með rannsókn og aðgerðum lögreglunnar á grundvelli þessarar heimildar skal hann setja reglur um skyldu lögreglu til að tilkynna honum um framvindu rannsóknar á fyrirhuguðum brotum þannig er ráðgert að lögreglu verði gert skylt a tilkynna ríkissaksóknara um sérhverja rannsókn sem hafin er í þessum tilgangi hvernig rannsókninni miðar áfram og loks með hverjum hætti henni lýkur þannig geti ríkissaksóknari haft eftirlit með því hvernig heimild á grundvelli þessarar greinar er nýtt og veitt lögreglu aðhald við beitingu hennar þá er það jafnframt lagt til að ríkissaksóknari gefi allsherjarnefnd alþingis skýrslu um hvernig lögreglan hefur beitt þessum heimildum sínum en með því móti getur löggjafarvaldið fylgst með þróun úrræðisins auk þess sem slík skýrslugjöf þykir til þess fallin að veita mikilvægar upplýsingar um eðli skipulagðrar brotastarfsemi hér á landi ég vek athygli á að þetta er nýlunda að tengja eftirlitið inn í þingið með þessum hætti virðulegi forseti ég hef hér gert grein fyrir ákvæðum frumvarpsins og legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til allsherjar og menntamálanefndar og annarrar umræðu